Szeretném üdvözölni az Európai Regionális Fejlesztési Alap módosításait és gratulálni van Nistelrooij képviselőtársamnak a jelentéséhez. Az ERFA számos olyan programot finanszíroz, amelyek jelentősen javíthatnák, javítják a romák, mint Európa legnagyobb és leginkább kirekesztett kisebbségének életkörülményeit, nem megfeledkezve a hasonló társadalmi és gazdasági helyzetben lévő egyéb csoportokról sem. Régóta megfogalmazott cél volt, hogy a lakáscélú intézkedések már nem csupán a városokra korlátozódjanak, hogy kiterjedjenek az új lakások építésére, hogy ezek a támogatások elérhetővé váljanak a régi tagállamok számára is, hisz a probléma egész Európát érinti. A regionális átlaghoz képest jelentősen elmaradott, gettósodott térségek az összeurópai fejlődést gátolják. A romák jelentős része olyan hátrányos helyzetű térségben él Európa szerte, amelyek fejlesztése jelentős forrásokkal támogatott.

E célból meg kell fontolni a kizárólag a LAU egyes tervezési statisztikai egységek szintbehozását célzó források elkülönítését uniós szinten. Nagyon lényeges az integrált megközelítés beemelése a rendeletbe, amely biztosítja, hogy az intézkedésekre egy szélesebb körű, komplex fejlesztés keretében kerüljön sor, oktatás, gazdasági aktivitás és közszolgáltatás szempontjait is figyelembe véve. Az Európai Parlament állásfoglalásaival összhangban egy olyan, pártokon és ciklusokon átívelő komplex közösségi cselekvési terv szükséges, amely a megfelelő pénzügyi források és kötelező jogi erő segítségével érhet el érdemi javulást a társadalmi kirekesztés valós mértékét tükröző laekeni mérőszámok mindegyikében.